Frau Präsidentin, Herr Kommissionspräsident, lieber Michel Barnier! Ich möchte mich zuerst einmal bei den beiden Herren Juncker und Barnier bedanken, vor allem bei Michel Barnier, mit welch ruhiger Hand, Konsequenz, Kompetenz, Objektivität und Ernsthaftigkeit er diese Verhandlungen leitet und führt.

Das ist ausgeschlossen! Das ist unmöglich! Ich möchte noch einen zweiten Punkt einbringen Wir müssen die Brexit Erfahrungen auch dazu nutzen, die europäische Demokratie weiterzuentwickeln. Der Brexit zeigt uns neuerlich, wie die Referenden über den Verfassungsvertrag, dass nationaler Populismus, parteitaktische Spielchen, persönliche Eitelkeiten und eine Stimmungsdemokratie den Menschen im eigenen Land schaden können, aber auch allen Menschen in der Europäischen Union Schaden zufügen können. 4,6 Prozent aller EU Bürgerinnen und Bürger haben direkt oder indirekt über alle 508 Millionen EU Bürgerinnen und Bürger entschieden. Das halte ich nicht für demokratisch. Das ist der europäischen Demokratie nicht angemessen. Es ist notwendig, auch darüber EU weit zu diskutieren und die europäische Demokratie weiterzuentwickeln.